Apreciez ceea ce ați spus și viziunea pe care ați prezentat o corespunde și cu viziunea mea, însă, ați ezitat să spuneți dacă starea actuală a națiunii corespunde cu viziunea dumneavoastră. Eu sunt din România, avem 10 ani de aderare, dumneavoastră ați folosit cuvinte cheie aici subsidiaritate, să acționăm în interesul cetățenilor, zonă Schengen.

am terminat domnule președinte, pentru că domnul prim ministru nu dorește să asculte intervenția mea. Deci, vă întreb domnule prim ministru considerați că starea actuală a națiunii corespunde cu ceea ce dumneavoastră ați prezentat ca viziune? Vorbim aici de subsidiaritate, de a acționa în interesul cetățenilor, de zona Schengen, de faptul că avem buget pe zona euro și buget pe zona non euro.

Care este părerea dumneavoastră legată de faptul că sunt state stigmatizate, cum sunt România și Bulgaria, care întrunesc condițiile de zona Schengen și nu sunt aprobate în Consiliu? Ce credeți de faptul că există doar pentru două state un MCV? Despre ce unitate vorbim și ce să le spunem cetățenilor, pentru că dumneavoastră ați folosit aici termenii să explicăm cetățenilor avantajele Uniunii Europene?